Po drugie dzisiaj nie ma odwrotu od SIS II. Jeżeli chcemy myśleć o bezpiecznym systemie, SIS II musi być wprowadzony i dlatego wydaje się potrzebne kontynuowanie tych działań i wspieranie Komisji w tym zakresie.

Tak więc w tym zakresie bezpieczeństwa nie możemy odstąpić od prac nad SIS II.